Insofern ist die heutige Diskussion ein wichtiger Ausgangspunkt und nicht etwa eine technische Diskussion über Haushalt.

Insofern ist auch der vom Kommissar geplante europäische Innovation Council vielleicht ein Bindeglied für die Diskussion in der Zukunft und von nicht zu unterschätzender Bedeutung.